Europa es el referente en materia de derechos fundamentales, y con esto se da un paso más en este compromiso de la Unión Europea con el respeto de los derechos de todos estos colectivos. Las fronteras son de todos los europeos y su control es una responsabilidad del conjunto de la Unión Europea. Frontex tiene como principal misión la gestión integrada de estas fronteras exteriores de la Unión, pero también la cooperación con todas las autoridades nacionales en la gestión de estas fronteras.